þingskjali tvö hundruð og eitt mál hundrað níutíu og sex um skilgreiningu á sameiginlegum hagsmunum vestur norðurlanda í ljósi breyttrar stöðu norðurslóða í alþjóðakerfinu af völdum loftslagsbreytinga tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að standa fyrir skilgreiningu í samstarfi við færeyjar og grænland á sameiginlegum hagsmunum vestur norðurlanda í ljósi þeirra breytinga sem hlýnandi loftslag hefur á undanförnum áratugum haft í för með sér fyrir norðurskautið og alþjóðakerfið allt ráðstefna verði haldin á vegum utanríkisráðuneyta landanna með þátttöku stjórnmálamanna og sérfræðinga til að ræða og vinna að samkomulagi um sameiginlega stefnu landanna gagnvart þessum breytingum greinargerðin hljóðar svo tillaga þessi er lögð fram á grundvelli ályktunar vestnorræna ráðsins sem samþykkt var á ársfundi ráðsins tuttugasta og fjórða ágúst tvö þúsund og ellefu á bifröst verulegar breytingar á umhverfi og veðurfari hafa átt sér stað á vestur norðurlöndum undanfarna áratugi þessar breytingar hafa haft ýmsar afleiðingar ekki síst aukin efnahagsleg umsvif í tengslum við nýtingu á þeim auðlindum sem á svæðinu er að finna sem og auknar siglingar um norðurskautið í kjölfar þessara breytinga sýna nú sífellt fleiri ríki svæðinu aukinn áhuga staða vestur norðurlanda í alþjóðakerfinu er því í mikilli þróun mikilvægt er að löndin þrjú tryggi sér miðlægt hlutverk í pólitískri ákvarðanatöku varðandi málefni norðurslóða og norður atlantshafsins og verði þannig betur í stakk búin til að vernda eigin hagsmuni í ljósi þessa telur vestnorræna ráðið tímabært að vestnorrænu löndin standi fyrir skilgreiningu á hagsmunum sínum með tilliti til þessara breyttu aðstæðna til að geta staðið vörð um hagsmuni sína á svæðinu löndin gætu mótað sameiginlega stefnu um málefni norðurslóða en slíkt mundi styrkja pólitíska vigt landanna þriggja og veita þeim aukin tækifæri til að hafa áhrif á þróun mála á svæðinu sem fyrsta skref er lagt til að utanríkisráðuneyti landanna standi fyrir ráðstefnu þar sem leitast yrði við að skilgreina sameiginlega hagsmuni landanna þriggja í málefnum norðurslóða sérstaklega yrði litið til þeirra álitamála sem upp kunna að koma vegna aukinna efnahagslegra umsvifa á svæðinu og til hlutverks alþjóðlegs samstarfs í lausn deilumála sem upp kunna að koma vegna auðlindanýtingar ég mun hér næst mæla fyrir tillögu til þingsályktunar frá íslandsdeild vestnorræna ráðsins um að

flutning á næsta þingmáli þar til forseti hefur tekið það til afgreiðslu eða til kynningar háttvirtur þingmaður hafði lokið máli sínu með framsetningu á skilgreiningu á sameiginlegum hagsmunum vestur norðurlanda